Madame la Présidente, l'affaire Weinstein a permis de révéler aux yeux du monde les exactions sexuelles commises par quelques prédateurs influents sur les femmes qui les entourent et avec qui ils travaillent. Elle a permis à ces femmes de prendre plus librement la parole et de réclamer justice. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux femmes victimes de tels actes de violence d'obtenir justice et réparation. Cependant, aussi horribles que ces actes puissent être, ils ne peuvent justifier la mise au pilori sur la place publique de présumés coupables. Il est capital, aujourd'hui plus que jamais, d'appeler au respect de l'état de droit. Les femmes doivent pouvoir porter plainte sans crainte et les accusés se défendre au tribunal. Le fameux balancetonporc est révélateur de l'erreur que nous ne devons pas commettre confondre lynchage médiatique et justice. Ce hashtag est aussi la porte ouverte à la délation publique, et aucun État de droit ne saurait le tolérer. Je crois, enfin, que nous ne devons pas traiter cette question à la manière de ce hashtag, en faisant de chaque homme ou de chaque garçon un porc en puissance.

Par exemple, en France, un enfant sur trois de moins de 13 ans a déjà visionné un film pornographique. Protégeons les de cette violence qui fait de la femme un objet de jouissance sexuelle, qui abîme nos enfants et qui fait du Hollywood de Weinstein la norme en matière de relations hommes femmes. Je souhaite également, dans un registre un peu plus politique, condamner le sectarisme de certains parlementaires de cette assemblée, qui ont exclu mon groupe politique de la résolution, affaiblissant de facto la voix du Parlement européen.